Decyzje w sprawie sankcji dla przedstawicieli białoruskiego reżimu są dobrą wiadomością ze szczytu Rady.

Tylko dzięki presji politycznej i gospodarczej możemy skutecznie powstrzymać przemoc, która dla Łukaszenki jest dziś jedynym środkiem utrzymania jego władzy. W konkluzjach z posiedzenia Rady stwierdzono, że oprócz deklaracji i gestów solidarności potrzebne jest konkretne wsparcie dla procesów demokratycznych zmian na Białorusi. Polska od początku tego kryzysu postulowała utworzenie planu gospodarczego na rzecz demokratycznej Białorusi, który obejmie wsparcie finansowe, programy stypendialne i ułatwienia w przekraczaniu granic. Gratuluję z tego miejsca premierowi Morawieckiemu skuteczności w forsowaniu tego pomysłu i mam nadzieję, że Komisja skutecznie wcieli ten plan w życie. Ostatnie miesiące powinny również przekonać wiele państw członkowskich do zdecydowanej rewizji relacji z Rosją, która jest głównym źródłem niestabilności i konfliktów w naszym najbliższym sąsiedztwie.